og var afgreitt úr sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd á síðasta þingi eftir fyrstu umræðu vísað til nefndarinnar að nýju eftir aðra umræðu og þaðan var það síðan ekki afgreitt ég vil einungis nefna það sem er megintilgangurinn með þessu lagafrumvarpi en það er að draga úr millifærslukerfi í landbúnaði og gera verðlagningu gegnsærri það má ætla að með þessari breytingu verði skilyrði fyrir samkeppni einnig bætt og innlendum mjólkurafurðastöðvum gert betur kleift að takast á við samkeppni frá útlöndum þá mun skilgreindur opinber stuðningur við landbúnað lækka um allt að fjögur hundruð milljóna króna eins og ég sagði hefur málið verið flutt áður og fengið mikla umfjöllun í viðeigandi þingnefnd og kallar þess vegna ekki á sérstakar skýringar nú við fyrstu umræðu málsins